Hvala za vprašanje. Sprašujete me, o razmerah na področju tudi družinske medicine. Ne skrivam, da me te odpovedi pogodb, seveda, skrbijo. To me zelo skrbi. In ne morem biti ravnodušen pri taki zadevi. Argument, seveda tudi slišim. V vseh primerih je enak, se pravi, preobremenjenost. Tudi opis posledic teh odpovedi je enak, da grozi razpad zdravstvenega sistema na primarni ravni. Enak je tudi občutek ob spremljanju teh novic. In ta občutek je strah. Se pravi, ljudi je strah, da bodo ostali brez zdravnika oziroma zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo ali pa jo bodo potrebovali. Najprej naj rečem, da je ta strah odveč. Ne bomo pustili, da bi ljudje ostali brez zdravnika. Niti ne bomo dovolili kolapsa primarne zdravstvene ravni. Minister za zdravje je že ustanovil delovno skupino. In v njej so tudi predstavniki sindikata, ki pripravlja, ta skupina, namreč ukrepe. To sem že prej gospodu Kordišu odgovarjal na enak način. Prvi bo sprejetje aneksa ena k splošnemu dogovoru, s katerim bo imel, ko zdravnik lahko odkloni nove paciente, spuščena na tisoč osemsto petindevetdeset glavarinskih količnikov, torej na številko, dogovorjeno s stavkovnim sporazumom s prejšnjo vlado. Sledilo bo sprejetje aneksa dva k splošnemu dogovoru, ki bo prinesel nov model financiranja družinskih ambulant, seveda ne brez finančnih posledic. Naj omenim vsaj še določitev najmanj petindevetdesetih dodatnih specializacij z družinske medicine, načrtovani uvoz petinpetdesetih zdravnikov iz držav nečlanic Evropske unije ter širitev mreže ambulant, tako splošnih kot tudi otroških in šolskih, in sicer skupaj za triinpetdeset. Skratka, ukrepe za reševanje težav primarne ravni pripravljamo. Naj se dotaknem tudi argumenta o preobremenjenosti. Drži, družinski zdravniki so res preobremenjeni in tega nihče tukaj ne zanika. Po podatkih, Zavoda za zdravstveno zavarovanje povprečje opredeljenih bolnikov danes presega šestinpetdeset odstotkov zdravnikov. A bom takoj dodal, da ta podatek marsičesa ne razkriva. Kot sem že prej rekel, ne razkriva denimo, kako pogosto ti opredeljeni pacienti prihajajo k zdravniku, ne razkriva, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, niti s kakšnimi težavami prihajajo bolniki ali koliko so stari. Pa nočem očitka, da spet nekaj relativiziram. Ponavljam, dobro se zavedamo te problematike. Ali da zdravnikom oporekam trdo delo. Nikakor. In obremenjenost zagotovo priznavam. Ne moram pa, seveda, spet mimo razkritega pisma predsednika sindikata Praktikum. Čeprav je pomenljivo celotno pismo, bom izpostavil zgolj nekaj stavkov. Denimo, navajam: "Lahko vsi daste odpoved v zdravstvenem domu in odprete bodisi espe ali d. o. o. ter sklenete pogodbo z zdravstvenim domom kot podizvajalec." Ali pa nasvet: "Vodstvu zdravstvenega doma se razloži, da ne želite biti več zaposleni v zdravstvenem domu, ampak da predlagate sklenitev pogodbe z vami kot zasebnim zdravnikom, ki bo še naprej skrbel za isto populacijo bolnikov." In na koncu še zapis, navajam: "Ne vidim razloga, da enako ne bi storili tudi kolegice in kolegi, ki so zaposleni v bolnišnicah." Če bi bil teoretik zarot, bi rekel, da gre za navodila, ki se danes uresničujejo. Rekel bi, da tiči en sam cilj. Postati zasebnik. Zbal bi se, da gre v ozadju zgolj za finančne interese. A ker nisem teoretik zarot, bom rekel takole. Upam, da ne gre za lažno igranje na čustva in zlorabo strahu pred boleznijo. Upam, da ne gre, zavedajoč se kadrovskega manjka, za izsiljevanje in to na plečih pacientov. Želim verjeti, da ne gre za načrtno rušenje javnega zdravstva. Želim verjeti, da ne gre za insceniranje neznosnih razmer, želim verjeti, da cilj ni privatizacija, da vsi ne razmišljajo tako oziroma enoznačno. Tako da se, nadejam, da bodo zdravniki Hvala, gospod predsednik.